Llevo muchos años trabajando en el Parlamento Europeo ―en el presupuesto comunitario― y participé en la creación del Fondo de Solidaridad. Sé perfectamente cuán importante es para las grandes catástrofes. Pero en la pequeña solidaridad, cuando el agua o el fuego causan daños económicos que no llegan al umbral mínimo, el Fondo de Solidaridad no está presente.

El Gobierno español, a través del plan litoral, cubre adecuadamente los daños individuales.